Voorzitter, ik heb tegen het verslag Coelho gestemd omdat dit verslag getuigt van een verregaande wereldvreemdheid.

We zouden ons kunnen afvragen of het hier gaat om een passage uit een satirische tekst. We kunnen ons afvragen of het sarcastisch bedoeld is.

De controles aan de binnengrenzen zijn weggevallen, maar de buitengrenzen zijn zo lek als een zeef.